Non ci sarà una maggioranza antieuropea in questo Parlamento. Certo, anche noi vogliamo cambiare il trattato di Lisbona, ma in meglio. Occorre conferire sovranità all'Unione europea nei campi in cui gli Stati non sono più in grado di gestirla da soli e questi campi sono molti, dalla moneta, alla politica economica e al quadro delle politiche sociali, alla giustizia, alla difesa e alla politica estera, alla sicurezza, a cui voi tenete molto, e poi il mercato unico, naturalmente, l'ambiente, la protezione dalla globalizzazione. In tutti questi campi noi pensiamo che il trattato di Lisbona permetta di andare avanti, di andare avanti applicandolo pienamente, ma pensiamo anche che siano possibili e necessarie modifiche ai trattati. Molti hanno trattato il tema della democrazia. Per far funzionare bene la democrazia in Europa occorre che si arrivi pienamente alla codecisione. Qui mi rivolgo al Consiglio la democrazia è voto a maggioranza, è capacità di prendere decisioni e di andare avanti, non di farsi bloccare dal voto all'unanimità. È anche quello, certo, dell'iniziativa legislativa del Parlamento europeo, è quello di un migliore rapporto con i parlamenti nazionali, che devono controllare l'applicazione delle norme europee da parte dei loro governi. È anche sicuramente quello di arrivare, attraverso l'uso della clausola passerella o le modifiche dei trattati, a un vero processo di codecisione. E quindi io credo sia il momento, dieci anni dopo, di fare una riflessione, ma una riflessione seria, su quali siano le competenze proprie dell'Unione e su quali siano le competenze che devono restare agli Stati, anche restituendo ciò su cui si fosse eventualmente debordato. Noi siamo certi che i proeuropei alle prossime elezioni vinceranno e, come dicevo, la sfida la cogliamo, la porteremo avanti e la vinceremo.